Ich habe mich auch zu gemeldet und bin von Anfang an hier gewesen. Ich habe mich ganz am Anfang gemeldet und meine, es wäre doch vernünftig, die Kolleginnen und Kollegen dranzunehmen, die die ganze Debatte verfolgen, und nicht die, die zum Schluss kommen und sich dann noch schnell melden.